En todo caso, quiero agradecer a la ponente, la señora Schaake, el trabajo que nos ha presentado sobre un tema que es de una gran importancia.

Comisario, nos acaba de recordar que no se apartan sustancialmente de los ejes fundamentales que constituyen la Agenda 2030, el programa de acción de Adís Abeba, los objetivos de la Conferencia de París, pero es evidente —y la ponente nos lo ha dicho— que estos fondos necesitan ajustes.